langar að spyrja hæstvirtan heilbrigðisráðherra um starfsemi vistunarmatsnefnda ég ræddi þetta við félagsmálaráðherra hér fyrir stuttu og fékk mjög góð og jákvæð svör frá henni ég skynja það svo að það sé ekkert samráð milli vistunarmats ríkis og sveitarfélaga

synjun á vistun þar sem úrræði hafa ekki verið fullreynd hvort hann eigi þá rétt á einhverjum öðrum úrræðum vandinn er sá að aldraður einstaklingur sem er kannski

mjög skertur eða öfugt það virðist vera einhver brotalöm í kerfinu þar sem einstaklingurinn fær ekki svör eða fjölskylda einstaklingsins þannig að þessi brotalöm virðist vera

einhvers staðar þar er brotalömin það er mjög mikilvægt vegna þess að þetta er orðið það stórt vandamál um allt land og

og þá um það sem ég tel mjög mikilvægt hvort ekki sé tímabært að þessi öldrunarmál öll sem slík fari undir félagsmálaráðuneytið úr

yfir í félagsmálaráðuneytið ég vænti skýrra svara